Salut cu această ocazie adoptarea recentă de către parlamentul turc a unei legi prin care se dă posibilitatea inculpaților kurzi să se apere în instanță în limba maternă. Măsuri similare ar putea fi adoptate și în ceea ce privește educația în limba maternă, precum și alte aspecte ale vieții civile. Pentru restabilirea încrederii între cele două părți, va fi nevoie ca PKK să își înceteze definitiv activitatea în Turcia și să și respecte angajamentele asumate.